Poštovani predsjedniče, Europska se unija ponosi visokom razinom ljudskih i građanskih prava te s pravom priželjkuje da svi njezini politički, vojni i trgovinski partneri dijele iste te vrijednosti i standarde.

Mislim da koristeći trgovinsku politiku u te svrhe najviše štete nanosimo sami sebi. Kina, Rusija, zaljevske države nitko od njih ne pruža zaštitu ljudskih i građanskih prava na razini na kojoj to čini Europska unija. No mi unatoč tome s njima trgujemo, ali ne želimo potpisati sporazume o slobodnoj trgovini dok se stanje ljudskih prava u tim zemljama ne popravi. To je licemjeran stav koji najviše šteti našim građanima i poduzetnicima jer im proizvode iz uvoza čini skupljima, a u isto vrijeme otežava naš izvoz i ekonomsku ekspanziju.